Na hodnocení kodaňského summitu a jeho výsledky je třeba pohlížet jednak očima zdravého selského rozumu a jednak prostřednictvím nepřeberného množství dostupných ekologických i ekonomických dat, která potvrzují, že žádné globální oteplování neexistuje, a pokud existuje, pak je zcela mimo vliv člověka a je způsobeno čistě přírodními silami. Mimochodem minulý týden jsme se dozvěděli, že významná část ekologických dat, se kterými pracoval Mezinárodní panel pro klimatickou změnu, byla buďto zcela vědomě falšována, či mylně interpretována.

zelené politiky. Zadruhé, politika se vrátí ke skutečným tématům, které v dnešní době ekonomické recese občany skutečně trápí. Zatřetí, zamezí se plýtvání penězi daňových poplatníků na sporné zelené projekty. Začtvrté, vytvoří se prostor pro praktickou debatu o racionálním, efektivním a lacinějším získávání energie a renesanci zažije jaderná energetika. Dámy a pánové, když se setkávám se svými voliči, tak nevěřícně kroutí hlavou nad tématy, kterými se tady můžeme zabývat, aniž bychom se zabývali jejich reálnými problémy.